Se ha puesto de manifiesto, igualmente, la vulnerabilidad de los usuarios de redes de comunicación y redes sociales por parte de poderosas empresas de inteligencia o que transforman nuestros datos en negocio. Como ejemplos recientes, están los casos de Facebook o las agencias de inteligencia, como la NSA, que roban y acumulan vulnerabilidades de día cero, manteniéndolas en secreto. Este informe no protege a los ciudadanos vulnerables, a los usuarios de las redes, contra las poderosas empresas o las agencias de inteligencia que roban nuestros datos para su control o sus negocios.

porque apoya las políticas de seguridad y restricciones de los derechos y las libertades de los ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea, o porque defiende, para la ciberdefensa, la utilización de algunos instrumentos del marco financiero plurianual.